Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, cela fait des années que le Parlement européen ne s'est pas penché en séance plénière sur la question du rapprochement des petits États indépendants, que sont Monaco, Saint Marin et l'Andorre, avec l'Union européenne, et je me réjouis que la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ait accepté ma demande de débattre de ce sujet. En effet, depuis deux ans, en coulisses, d'intenses discussions ont lieu à haut niveau pour étudier les options d'un rapprochement de ces États avec l'Union. S'ils sont souvent montrés du doigt lors des débats sur la fiscalité ou la finance, ces petits États ont consenti à de nombreux efforts pour harmoniser leurs législations avec celle de l'Union et intégrer l'acquis communautaire.

Ils font pourtant partie intégrante du territoire européen avec des coopérations anciennes, intenses et quotidiennes. Élue du sud de la France, je connais particulièrement la principauté d'Andorre, qui est un partenaire essentiel pour le développement économique et culturel de la chaîne pyrénéenne. Cependant, de nombreux obstacles demeurent les citoyens de ces micro États ne sont toujours pas en mesure d'étudier, de travailler et de s'installer librement dans un État membre de l'Union. De même, leurs entreprises ne peuvent pas exporter leurs biens et services librement sur notre territoire, et réciproquement.

Actuellement, l'Andorre, Monaco et Saint Marin ont montré une réelle volonté de coopérer pour lever ces freins à une réelle cohésion territoriale européenne.

La Commission et le SEAE se sont engagés à élaborer un rapport sur l'avancée de ces négociations.